Die Gerüchte, dass auch die CIA, getarnt durch medizinische Teams, verdeckte paramilitärische Operationen durchführte, schüren die Ressentiments und sind vielleicht auch gar Ursache der Gewalt. Falls dieser Verdacht wahr ist, müsste an dieser Stelle auch deutlich der CIA gerügt werden. Es war absehbar, dass dadurch das Vertrauen der pakistanischen Bevölkerung in die Helfer der NGOs schweren Schaden erleiden würde. Was auch immer die feindliche Stimmung und die Gewalt gegen die medizinischen Helfer ist, der jetzige Zustand ist eine Schande, zum einen, weil das uneigennützige Engagement und der Mut vieler NGO Helfer mit Gewalt und Mord belohnt wurde und so die Rekrutierung von Freiwilligen dadurch natürlich erschwert wird, zum anderen wurde in Pakistan nun der Kampf gegen Polio weitgehend suspendiert, und auf der Strecke bleibt wieder einmal die Humanität. Wir erwarten daher von der pakistanischen Regierung, dass sie unzweifelhaft alles unternimmt, um einerseits die Sicherheit der Hilfsorganisationen zu gewährleisten, und sich andererseits darum kümmert, dass die vorgegebenen Standards der Weltgesundheitsorganisation der eigenen Bevölkerung nicht vorenthalten werden.